ce texte par rapport au règlement de contrôle. Nous n'avons répondu qu'à une question, à savoir comment se fait la mise en œuvre?

Ferreira que ce qui fait le plus de mal sur nos littoraux, c'est le sentiment, parfois injustifié d'ailleurs, que dans d'autres ports, le contrôle n'est pas appliqué de la même manière. Je ne reprendrai pas tous les arguments de mes collègues, que je partage. Je voudrais vous remercier, Madame la Commissaire, de vos précisions.